Je faktem, že některé státy v Evropské unii s tím mají momentálně velký problém. Také se ztotožňuji s konstatováním zprávy, že článek 7 by měl být využíván až poté, co selžou všechny ostatní prostředky, tedy jen jako poslední možnost.

Pomáhat lidem je správné, ale tato činnost nesmí sloužit jako motivační faktor pro pašeráky a nelegální migraci. Určitě je nutné pamatovat na ty nejzranitelnější, kterými jsou ženy a děti. Není to vždy lehké, například na řeckých ostrovech, a my bychom zvláště v těchto dnech měli dobrovolně pomoci Řecku v této těžké zimě. Zcela zásadně nesouhlasím s doporučením zprávy ohledně ratifikace Istanbulské úmluvy ohledně sexuálního a reprodukčního zdraví a sexuální výchovy.